Hvala. Zdaj. Očitno govoriva drug mimo drugega, tako da je že iz tega razloga, dovolj utemeljeno, da ta državni zbor na naslednji seji opravi splošno razpravo o tem vprašanju. poglejte to, kar navaja predsednik vlade nima nobene zveze z dodatkom za delovno aktivnost. Ukinitev tega dodatka ne bo pomagala preprečevati zlorabe, ne bo pomagala, spremeniti sistem nadzora nad tistimi, ki imajo pol milijona evrov v v tujini in tako naprej. In jaz nisem dobil jasnega odgovora na to, zakaj načrtno z zavajanjem skušati varčevati ravno na revnih zaposlenih. Ne, to je popolnoma nesprejemljivo in, pravzaprav tudi nerazumljivo. In tudi tega odgovora, ni bilo. Zdaj, v Levici smo to vlado podprli, ker se je takrat predstavljala kot, levosredinska, kot vlada, ki bo izboljšala položaj predvsem, za tiste, ki so na dnu družbene lestvice, tisti, ki so v najtežjih življenjskih razmerah, ampak, temu očitno ni tako, ne, zdaj Znižanje varstvenega dodatka, ki ga je tudi omenil predsednik vlade v svojem v svoji dopolnitvi odgovora je bil tudi en od takih protisocialnih ukrepov, ki so se kar začeli vrstiti v zadnjem času. Tako da govoriti o tem, da je v proračunu, veliko, transferjev za socialo je najmanj absurdno, ob tem, ko se skuša na vsakem koraku, iskati način, kako varčevati ravno na najšibkejših. Ne, istočasno pa uspete brez kakšne slabe vesti razmišljati o dohodninski reformi, ki bi prav tako, zvrtala stošestdesetmilijonsko luknjo v proračun, v resnici pa bi razbremenila samo tiste, ki so najbolj premožni, ne. In to je ta, bom rekel, kar perverzna logika te, te vlade in tudi takšnih odgovorov, kot smo jih danes slišali. Tisto, česar si v Levici želimo, je to, da se seveda zelo jasno, razčisti, da je reševanje revščine en en eno ključnih en ključnih vprašanj, en ključnih problemov, in da bi se jih moramo zelo resno lotiti na tak način, da se skuša, po dvajset, trideset milijonov privarčevati na tistih, katerim, spoštovani predsednik vlade, dvesto evrov na mesec pomeni zelo veliko, ne, govorili ste o preživninah, ki jih dobijo matere samohranilke iz, preživninskega sklada, ne, pač vzeli jim boste dvesto evrov. Zdaj, tista preživnina gor ali pa dol, teh dvesto evrov ne bo več. Tako da mislim, da to jasno kaže na to nerazumevanje ne glede na, vse vse izgovore, ki se pojavljajo in da je to dovoljšen razlog za to, da ta državni zbor opravi razpravo o tem vprašanju.